Az utóbbi években azonban kontinensünk világgazdaságban betöltött szerepe fokozatosan csökkent. Ez egyben persze világosan ki is jelöli a következő európai vezetés feladatát meg kell erősíteni az Európai Unió versenyképességét. Biztosítani kell, hogy versenyképességi szempontok szerves részét képezzék minden uniós szakpolitikának. A probléma súlyosságát kiválóan példázza az uniós acélipar helyzete, mellyel jelentéstevőként az elmúlt fél évben foglalkoztam. Az elhúzódó pénzügyi válság, a gazdasági realitásokat figyelmen kívül hagyó uniós klímapolitika és a folyamatosan emelkedő energiaárak versenyhátrányt jelentenek az európai acéltermelők számára. Az uniós ipar hosszú távú versenyképessége szempontjából kulcsfontosságú, hogy a 2030 as klíma és energiacsomag figyelembe vegye a gazdaság teljesítőképességét, a technológiai korlátokat és a nemzetközi szereplők visszafogott kibocsátás csökkentési ambícióit. A klímavédelmi megfontolások mellett azonban mérsékelnünk kell az energiaárakat is. A versenytársainkhoz képest két háromszor magasabb energiaárak túlzott terhet rónak az uniós iparra.